Maar dat vertrouwen was eigenlijk al lang weg, lang voordat de Maidan begon. De frustraties over de politieke elite zaten al langer heel diep.

De enige uitweg is die van echte dialoog. Wij steunen daarom de inspanningen van mevrouw Ashton en van de commissaris om die dialoog op gang te brengen. We hebben geen tijd te verliezen op een moment dat de druk vanuit Moskou zo groot is. Dat is wat wij Oekraïne op korte termijn kunnen bieden.

Maar dat houdt wel in dat de oproerpolitie meteen moet worden teruggetrokken, dat gevangen moeten worden vrijgelaten, dat aanvallen op journalisten en demonstranten moeten stoppen, maar ook dat de verantwoordelijken voor dat geweld, voor ontvoeringen, voor folteringen moeten worden gestraft. Ik ben trouwens tegen elke vorm van geweld, ook dat van extremistische bendes.